Ich kann vorweg sagen, wir haben für alle mit großer Mehrheit die Entlastung vorgeschlagen. Ich beginne mit CESAR.

a. die europäischen Flugverkehrsmanagementsysteme als Aufgabe hat und eine entscheidende Rolle spielen wird bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums, den wir alle wollen. Dann komme ich zur EMSA, der Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs.

Da kann die Vermögensverwaltung verbessert werden, aber das ist durchaus alles auf einem guten Weg.

Aber im Grunde genommen hat sie sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen. Wir haben jetzt das vierte Eisenbahnpaket. Da geht es darum, den Eisenbahnraum zu schaffen. Da ist sie ganz entscheidend wichtig.